Monsieur le Président, le plus haut sommet de l'État maltais est mouillé, depuis deux ans maintenant, dans une affaire de corruption et d'assassinat d'une journaliste lanceuse d'alerte, Daphne Caruana Galizia. Une affaire qui a révélé les liens étroits entre pouvoir et organisations mafieuses, mais aussi la faillite totale du système judiciaire d'un État membre. Alors que l'Union européenne et la Commission sont habituellement si promptes à réagir et à sanctionner des États lorsqu'ils rechignent à appliquer leurs politiques qui leur sont imposées et lorsqu'ils refusent de se soumettre à vos diktats, leur réaction a tant tardé dans ce scandale...

Papers, évasion fiscale, blanchiment d'argent, passeports de complaisance les défaillances ne manquent pas à Malte, et ne sauraient se résumer à cette seule affaire sordide et extrêmement grave. Pendant que vous focalisez votre attention sur les gouvernements dits populistes, démocratiquement élus, vous fermez les yeux sur les pratiques mafieuses de certains dirigeants d'États membres et ne réagissez que lorsque la pression populaire et médiatique vous y oblige. Cette affaire devrait vous inciter à la prudence concernant les procédures d'intégration, au sein de l'Union, de nouveaux États où corruption, trafics en tout genre et mafia font notoirement partie du décor. Elle devrait également vous inciter à réfléchir à une meilleure protection des lanceurs d'alerte.

Nous demeurons les défenseurs de la souveraineté des États. Le peuple maltais, qui a montré son courage depuis plusieurs mois dans les rues du pays, est le seul légitime pour balayer démocratiquement ceux qui, au pouvoir, continuent de s'adonner à de telles pratiques.